są coraz skuteczniej fałszowane, że przestępcy potrafią łamać indywidualne chipy i kody paszportów. Oczywiście przeciwdziałanie tym praktykom jest zadaniem policji poszczególnych państw i zadaniem straży granicznych.